Posso solo dire al collega che, avendo seguito molto i negoziati, so quanto sia doloroso a volte dovere accettare una durezza, un muro da parte di alcuni Stati membri o dell'intero Consiglio. Anch'io alcune volte ho dovuto soggiacere a certe prese di posizione molto dure di alcuni Stati membri. Se questo è il risultato possibile, io voglio prenderlo per un buon risultato, sapendo che poteva essere migliore. Ma non considero la partita chiusa, caro collega, e per quanto riguarda la posizione del Parlamento, il controllo del Parlamento, per quanto riguarda altri punti non tutto viene perso con la fine del negoziato, perché noi dovremo dare attuazione a tutto questo e potremo recuperare, uniti non separati, uniti tutti come forze parlamentari, potremo recuperare quello che abbiamo perso nel negoziato.